Humanidad es la que le ha faltado a Europa en Lampedusa, en Ceuta, en el mar de Alborán, la que le ha faltado en Idomení, la que le ha faltado en Lesbos, en El Pireo, en Calais.

Las personas llegan en una huida por la vida. Los Estados han fracasado, no se han ocupado de ellas lo que han hecho es poner vallas y muros, y las autoridades locales son las que tienen que darles comida, vivienda, escuelas, medicamentos...

humanidad, por esa humanidad, como ha hecho el alcalde de Riace, salvando vidas y estando al lado de quien sufre.

esa escuela y esas posibilidades de vivir en la huida por la vida. Hoy, en el Mediterráneo, quedan pocos barcos, y los que quedaban los han echado, y los ha echado también la Unión Europea con su silencio, como cuando le escribimos desde allí y no tuvieron la decencia de contestarnos porque Italia no nos permitió atracar el Open Arms.